La situazione resta drammatica in questo paese. Recentemente sono state scoperte fosse comuni con centinaia di corpi. Dal 2014 oltre 850 uomini, donne e bambini sono stati uccisi a colpi di machete, scuri e coltelli e altre hanno subito torture di ogni tipo. Ogni minuto una donna è violentata.

La popolazione è vittima di massacri, provocati da invasioni di bande armate che stanno mettendo in atto un vero e proprio genocidio. I missionari e religiosi, insieme a Rete Pace per il Congo, chiedono un'inchiesta internazionale su quanto sta accadendo nel Nord Kivu, la regione al confine col Ruanda. Ora più che mai è necessario l'intervento della comunità internazionale e dell'Unione europea per porre fine alle stragi, occorre rispondere all'appello delle associazioni presenti nell'aria e l'ONU deve istituire una commissione d'inchiesta internazionale per porre fine a questo dramma.